Tudjuk, hogy nehéz egyensúlyt találni a biztonság és az adatvédelem között. Ezek a kritériumok mégiscsak fontosak, és ez az ajánlástervezet ezeknek nagy részét tartalmazza. Maradtak megoldatlan kérdések, ilyen az 5 és fél éves hosszú tartamú adattárolás például, de mégiscsak a polgároknak megfelelő jogorvoslathoz jutást biztosít ez a megállapodás. Valóban csak akkor gyűjthetők és tárolható adatok, hogyha az terrorista bűncselekmények, súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez kell, és a megállapodás végrehajtásának szoros nyomon követése további garanciát jelent arra, hogy a Parlament javaslatot tehet a megállapodás felfüggesztésére, vagy felmondására, hogyha erre szükség van. Egy ilyen megállapodás hivatkozási pont lehet a további megállapodásokhoz például az USA val, Kanadával, és azokkal az országokkal, amelyek a Bizottsághoz fordultak ebben a kérdésben.